Ich weiß, das geht schlecht, weil die Umsetzungsziele 2022 ja erst noch vor der Tür stehen. Wir können aber schon jetzt sehen, dass bei den nationalen Plänen, die vorgelegt werden müssen, viel zu wenig ambitioniert gehandelt wurde.

Der Ölpreis war zu niedrig, darum hat man das nicht in Gang gesetzt. Es ist auch so, dass eben neue, auf dem Markt verfügbare Technologien von den Verbrauchern nicht angenommen werden, weil sie nicht wissen, ob sie dann ihr Fahrzeug fahren können.